Chciałem z żalem stwierdzić, że niestety walka z piratami nie przynosi oczekiwanych efektów. Dane pokazują, że liczba ataków na statki handlowe wynosi już rocznie kilkaset, a piraci przetrzymują dalej jako zakładników ponad 450 osób. Do tej pory ważną rolę w walce z piratami pełniła Unia i jej operacja Atalanta. To się niestety zmienia na niekorzyść. W sposób drastyczny spada liczba okrętów biorących udział w walce z piratami. Jeśli w roku 2009 było to jeszcze 35 okrętów, w 2011 roku było to już zaledwie 10, a teraz w tej operacji uczestniczą tylko 3 okręty. Inaczej mówiąc, nie może Unia apelować do innych, Unia sama musi podjąć znacznie większy i konkretniejszy wysiłek, jeśli chodzi o walkę z piratami.